Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Precej, predstavniki vlade, spoštovani kolegice in kolegi! Predlog zakona temelji na znižanju davkov, na obremenitvi dela z davki, dohodnino. Neposredno pa ne pomeni razbremenitve gospodarstva, saj bi s tem zvišali le razpoložljiv dohodek posameznika. Največji učinek na povečanje zasebne potrošnje bi imel v najnižjih dohodkovnih razredih, kjer bi se ves dodatni dohodek porabil za potrošnjo, ker so tu dohodki res nizki, ne bi ne pa ti prihodki, ki bi prišli iz naslova DDV-ja, pokrili znatnega izpada prihodkov v državnem proračunu, ki bi jih prinesla novela zakona. je, Slovenija je po obremenitvah z davki in prispevki pod povprečjem EU za leto dva tisoč šestnajst, in sicer Slovenija šestintrideset celih devet BDP, povprečje EU devetintrideset celih osem procentov. V letu dva tisoč sedemnajst je ta številka še malenkost nižja, šestintrideset celih sedem procentov. S tem je Slovenija na štirinajstem mestu med državami članicami EU. Pri obremenitvah z davki je na enaindvajsetem mestu, pri obremenitvah s socialnimi prispevki pa na precej visokem šestem mestu. Zato se v poslanski skupini Liste Marjana Šarca strinjamo, da je potrebna davčna razbremenitev dela, vendar v kontekstu širšega družbenega dogovora in celovitega pristopa sprememb na davčnem področju, če želimo ohraniti vzdržnost in stabilnost javnih financ. Predlagatelj zakona pravi, da bi bil izpad prihodkov v državni proračun bistveno nižji, kot je bil izračun vlade decembra dva tisoč sedemnajst, oziroma, da ga sploh ne bo. To ne drži. V proračun bi se steklo okoli tristo šestindvajset milijonov evrov manj, ker predlog ne zagotavlja nadomestnih virov. Verjetno nam je vsem jasno, kaj to pomeni. Grobo poseganje v zdravstveno in pokojninsko blagajno, v javno šolstvo in socialne transferje. Verjamem, da se noben poslanec ne bi strinjal, da se manjkajoča sredstva, ki bi jih povzročila uveljavitev takšnega predloga zakona, pobere iz teh blagajn in s tem svoje državljane in državljanke, še posebej tiste, socialno bolj ogrožene, priškrtnili pri njihovih socialnih pravicah. Zavedamo se, da je konkurenčnost gospodarstva ključnega pomena za državo, in da na to vplivajo tudi davčna bremena, zato smo se v poslanski skupini LMŠ zavezali tudi v koalicijski pogodbi, da bomo v skladu z javnofinančnimi možnostmi znižali obremenitev plač z dohodnino ali z dvigom splošne dohodninske olajšave ali morebitnimi posegi v dohodninsko lestvico in razrede, pri čemer pa je potrebno poudariti, da bo predlog pripravljen na podlagi pripravljene strokovne analize celotnega dohodninskega sistema in z njim povezanih področij. V poslanski skupini Lista Marjana Šarca predloga zato zakona ne bomo podprli, ker je zelo ozko usmerjen in močno obremenilen za državni proračun. Hvala.